Vielen Dank,

Das muss ich so akzeptieren. Ich muss Ihnen aber zugleich sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass ich darüber jetzt keine Debatte zulasse, aus einem simplen und einfachen Grund Das ist keine Angelegenheit des Plenums. Ich habe volles Verständnis, und ich habe viele Briefe in dieser Angelegenheit erhalten. Aber individuelle Einladungen von Abgeordneten dieses Hauses oder von Fraktionen an Personen, denen dadurch Zugang zu unserem Haus gegeben wird, fallen weder in meine Zuständigkeit noch in die Zuständigkeit anderer Organe, wenn es nicht außergewöhnliche, schwerwiegende strafrechtliche Gründe gibt, die von Mitgliedstaaten geltend gemacht werden. Insofern habe ich wie gesagt Verständnis für Gefühle, aber ich kann gegen diese individuellen Einladungen nicht vorgehen. Es ist eine Angelegenheit politischer Bewertung, die einzelne Mitglieder oder einzelne Fraktionen vornehmen, ob sie solche Personen einladen oder nicht.

das Präsidium des Hauses, das ich sicher damit auch befassen werde. Ich werde Ihnen, Frau Zimmer, jetzt das Wort geben, weil Sie als Fraktion angesprochen worden sind.